ég er hér með fyrirspurn um mál sem hefur mikið verið rætt á

og mörgum þykir að sé kominn tími til að skoða og gera breytingar á það varðar stimpilgjöld sérstaklega á húsnæðislánum það hefur mikil umræða farið fram um það og ég held að það séu flestir sammála um að þessi gjaldstofn eða hvað við eigum að kalla það skatt eða tekjur sem ríkissjóður tekur af því sem heitir stimpilgjöld sé ósanngjarn í reynd má auðvitað segja að stimpilgjaldið sem slíkt sé barn síns tíma því var komið á fyrir margt löngu síðan við allt aðrar aðstæður heldur en nú eru á fjármálamarkaði í dag er nú umhverfið orðið þannig að þetta er orðið meira og minna rafrænt þannig að þessi stimpill sem væntanlega er vitnað í í þessu heiti á ekki við lengur stjórnmálaflokkarnir hafa auðvitað rætt þetta mikið og fyrir síðustu alþingiskosningar voru flokkarnir með þetta mál á sinni málefnaskrá og til dæmis náðu stjórnarflokkarnir ef ég fer rétt með voru með það á sinni stefnuskrá að endurskoða þetta í það minnsta eða leggja þetta af með einhverjum hætti og nú fyrir ekki svo löngu síðan komu fram yfirlýsingar frá meðal annars hæstvirtur viðskiptaráðherra um málið og jafnvel fleirum hæstvirtum ráðherrum þannig að mér fannst nauðsynlegt að leggja fyrirspurn fyrir hæstvirtan fjármálaráðherra sem fer nú með þetta mál og fá afstöðu

ég veit að það er töluvert umfang fyrir hæstvirtan ráðherra og hans fólk í ráðuneytinu að draga saman þær upplýsingar sem ég kalla eftir í minni fyrirspurn en engu að síður tel ég mjög nauðsynlegt að þær komi fram en fyrirspurn mín hljóðar sem sagt svo að í fyrsta lagi hvenær verði hætt að innheimta stimpilgjöld af lánum til húsnæðiskaupa í öðru lagi hve miklir fjármunir runnu í ríkissjóð

og í þriðja lagi hve margir aðilar greiddu stimpilgjöld af lánum til húsnæðiskaupa á framangreindu tímabili sundurliðað eftir árum